Doamnă Harms, aș vrea să vă informez că nu guvernul Ponta l a demis pe Traian Băsescu. Demiterea președintelui se face de către parlament, de către majoritatea din parlament, iar în Parlamentul României șase formațiuni politice au votat pentru demiterea lui Traian Băsescu. Aș vrea să mai reiterez faptul că Traian Băsescu a fost demis de două ori în cinci ani, de două guverne diferite. Cred că acest lucru arată că s a respectat statul de drept și că noi am avut dreptate din punct de vedere politic.